Deshalb geht mir auch in diesem Vorschlag ab, welche Entlastungsmaßnahmen Kommissar Šemeta im Auge hat, weil es natürlich darum geht, Arbeit und Leistung zu entlasten, wenn man schon den Verbrauch und energieabhängige Dinge höher besteuern will. Aber es muss aufkommensneutral sein, und ich glaube, das ist unser Hauptproblem, dass wir hier keinen Vorschlag haben, wie wir die europäischen Arbeitnehmer und Betriebe entlasten können. Ganz im Gegenteil, ich höre immer wieder Vorschläge für neue Belastungsvarianten. Wenn wir wettbewerbsfähig bleiben wollen, dann müssen wir Entlastungsvorschläge bieten.